Madame la Présidente, je voudrais rectifier certains propos de mes collègues du PPE. Je voudrais leur signifier que, dans le rapport, il n'est pas écrit interdiction de la voiture. Il est écrit interdiction des voitures dans les centres villes, notamment de ces voitures au carburant conventionnel, comme il est écrit dans le livre blanc porté par M.

Donc n'essayez pas de nous dire ce qui n'est pas écrit dans notre rapport, rétablissons la vérité. Tout d'abord les solutions qui figurent dans ce rapport sont réelles. Fixons des objectifs ambitieux en termes d'usage du vélo en ville d'ici

2030. Oui, créons une journée européenne du vélo, généralisons la journée sans voiture. Encourageons tous les États membres et les villes à se doter de plans de mobilité urbaine durable. Allons vers la limitation de vitesse ambitieuse afin de limiter les décès dans nos rues et de rendre compatible la voiture avec les vélos et les piétons. Relançons le fret dans le cadre d'un plan européen. Investissons réellement dans la mobilité urbaine une part importante de l'eurovignette, une part importante du plan Juncker mais également des fonds européens. Enfin, incluons dans nos projets de mobilité les nouvelles pratiques avec notamment les transports intelligents, je parle de l'autopartage, du covoiturage. Tout cela ne pourra être efficace sans une révision de la législation sur la qualité de l'air. Depuis trop longtemps les États membres, dont le mien, sont poursuivis devant la Cour parce qu'ils ne respectent pas les limitations. Les victimes, ce sont les Européens et les européennes. Ce sont les mêmes qui sont d'ailleurs victimes des fraudes aux émissions de diesel.